En juin dernier, déjà, après l'annonce par ArcelorMittal de la fermeture de la phase à chaud de son site liégeois, en Belgique, j'avais organisé une table ronde en présence du commissaire Andor et d'un membre de votre cabinet, Monsieur Tajani. Nous étions alors plusieurs députés à réclamer dans l'urgence, entre autres, la création d'un pôle sidérurgique européen et un cadre législatif contraignant pour les restructurations. Ce plan d'action européen pour la sidérurgie, le voilà enfin annoncé. Je m'en réjouis, mais je déplore qu'il arrive, comme les carabiniers d'Offenbach, quelques fermetures et quelques restructurations trop tard.

Permettez moi de m'interroger sur la proactivité dont n'a pas fait preuve l'exécutif européen malgré les signaux depuis longtemps envoyés par le marché mondial de l'acier. Ce secteur stratégique s'est ainsi retrouvé abandonné par une Europe que certains qualifient d'impuissante. Bref, aujourd'hui, il s'agit de parer au plus pressé. La Commission doit assurer les États membres concernés par les fermetures d'un soutien indéfectible dans leur combat pour le maintien des outils industriels et donc des emplois. Toutes les solutions qui permettraient de maintenir une activité sidérurgique, reconvertie vers de la haute valeur ajoutée, doivent être envisagées sans tabou idéologique. La recherche, le développement et l'innovation doivent être davantage soutenus pour plus de compétitivité. Enfin, je vous demande d'agir aux côtés des gouvernements nationaux pour activer l'ensemble des outils à votre disposition, qui permettraient d'intervenir en soutien à des milliers de personnes dont l'emploi est menacé. Je vous demande d'agir dans la sidérurgie comme dans l'automobile ou d'autres secteurs dominés par des sociétés transnationales qui jouent, trop souvent, les usines et les hommes les uns contre les autres, avec pour unique objectif le profit.